Sunt însă multe de făcut în continuare, în special în ceea ce privește statele membre clasificate ca fiind inovatori modești. În Uniune persistă și se accentuează inegalități semnificative în ceea ce privește capacitatea de finanțare. Această diferență se reflectă în participarea în cel de al 7 lea Program cadru al Uniunii și cred că avem nevoie în Cadrul strategic comun de un mecanism de echilibru care să impulsioneze capacitățile de cercetare și inovare ale tuturor statelor membre. Avem nevoie de noi abordări pentru a ajuta regiunile și statele membre cu performanță mai slabă, întrucât educația și inovarea sunt instrumente cruciale atât pentru redresarea economică, cât și pentru crearea de locuri de muncă. De aceea, flexibilitatea și simplificarea în cadrul tuturor programelor de cercetare și inovare trebuie să reprezinte prioritatea noii perioade de programare.